lepa, podpredsednik. Jaz bom mogoče pa v drugo smer razpravljal. Najprej tisti, ki trdi, da preiskovalna komisija ni politično motivirana, enostavno laže. Vsaka preiskovalna komisija, ki jo ustanovimo v tem parlamentu, je politično motivirana, da se na neki način drugo stran, drugo politično opcijo proba, bom rekel, malo spraviti na kolena. Če kateri misli, da se tukaj najdejo neke velike resnice in tako naprej, pol se vidi, da res ni dolgo v politiki. To je prva stran. Druga zadeva. Veste, jaz vem, da je politika ena najbolj osovražen posel v tej državi. Ampak brez politike enostavno nekatere stvari ne grejo. Mi imamo demokracijo. Demokracijo pa stane. Samo mi bi radi še šli demokracije brez denarja, brez podpore. In potem pride do takšnih in drugačnih očitkov, ne. In zdaj se lahko tule stranke med sabo, dragi moji, kregamo, katera je bolj poštena, katera je imela malo grehov, in tako naprej. Vsaka stranka izkorišča svoj vpliv, bom rekel, en svoj del, da lahko nagovori ljudi, da dobi glasove ne . Meni noben ne bo rekel, da Levica ne ne dela zgodb, mogoče brez denarja pravijo, ne, ampak recimo, koncert Nosil bom rdečo zvezdo, ne, to je bil točno vaš politični piar, oprostite, to je mogel en plačati, da si lahko ti tam pel. Danes si poslanec. Zdaj, Socialnim demokratom očitati, da imamo kredite in da smo zadolženi, ja, dragi moji, ko boste vi šli skozi dvanajst, petnajst, dvajset, volitev in vsi vi vemo, ki smo dolgo časa v politiki, da volitve stanejo, se pravi, da je treba kredit vzeti. Katera stranka ni ta moment zadolžena , ko je šla v letošnjem letu skozi lokalne volitve, skozi državnozborske volitve, ali je kradla ali je ses ni normalno financirala ali je pa nekaj v tej državi res narobe, ker glejte, jaz sem samo, bom rekel, en človek, znam pa malo računati. Vsaka pošta, ki jo dam na pošto, vem, koliko stane, in jo ne moreš za petsto evrov na pošto dati dva tisoč, teh ne vem, na dva tisoč, domov za petsto evrov. Tu je stane. Ampak eni nimajo ne pošt ne onega ne drugega, in tako naprej. Ne, vsi mi, ki ki smo dolgo časa v politiki, vemo, da nekaj stane. In stranka se more zakreditirati. Zdaj, a je se pravilno zakreditira ali ne, to je druga stvar, ampak to bojo na neki način na hitro ugotovile tiste službe, ki pač morajo ugotoviti. Drugo. To, da smo mi, ne, in da igramo demagogijo, govorim vsej politiki, tudi sam sebi, ne, pravne osebe ne smejo financirati političnih strank. Dragi moji, bistveno bolj pošteno bi bilo, če bi bilo napisano, da je dala pravna oseba, ne vem, firma Telekom Levici pet tisoč, nam deset tisoč, SD-ju, SDS-u dvajset tisoč, in da bi bilo to jasno napisano, da bi ljudje vedeli . Ne. Ne pa, da se tu na skrivno in tako in drugače, In še nekaj, ne, vem, da je lažje na novo stranko ustanoviti, nimaš nobenih grehov za nazaj, to je tako kot pri firmi v stečaju, pustiš firmo v stečaj, jutri si na novo in greš jutri na novo, nisi nič kriv, samo pufov nisi poplačal. Socialni demokrati imamo dolgoletno tradicijo, imamo veliko grehov, imamo veliko grehov, ampak šli smo skozi vse volitve in zato smo mi tudi zakreditirani, ker smo šli čez evropske volitve čez lokalne volitve, ker imamo toliko in toliko ljudi in je meni ni nerodno, da smo zapufani. Meni bi bilo nerodno, da bi pri vseh teh lokalnih volitvah, državnozborskih volitvah, pri vseh teh zadevah imeli ogromno denarja. Pol je nekaj narobe. Pojbič, če bi bil ti malo tiho, bi bilo res dobro, no. Pol je Logar govoril. Pol se ti opravičujem. Tako da jaz samo hočem povedati, da mi bomo mogli v tej državi razmišljati, kako bomo tudi na pošten, transparenten način, ne, tudi financirali politiko, ker politika more biti financirana transparentno, ne, in tudi iz državnega proračuna, potem pa ne bo ne bo nekih nekih problemov. Drugače pa vsaka stranka izkorišča svoj položaj. Ena na takšen način druga na takšen način, tretja na takšen način. Zdaj pa, kjer je kje in kakšno južino plačal, in tako naprej, in govoriti na tak način, pa ni ni korektno, ker verjemite, da imamo vsi za ...